Gospodine predsjedniče, Lisabonski ugovor omogućava nam ono što je danas očito najvažnije imati moć, imati snagu, imati vojnu snagu, imati jak sigurnosno obavještajni sustav. To je ono što danas Europskoj uniji treba ako želi biti kredibilni partner, ako želi biti kredibilna u svjetskim razmjerima. Evidentno je na mnogim žarištima, pogotovo bliskoistočnim, da samo oni koji imaju vojnu snagu mogu i odigrati neku ozbiljnu ulogu. A što se dešava nama, nama koji nemamo vojnu snagu? Mi imamo krizu, mi imamo migrantsku krizu zbog toga i ne možemo djelovati, ne možemo kvalitetno djelovati. Zato, iskoristimo mogućnosti Lisabonskog ugovora, stvorimo jaku sigurnosnu i obavještajnu uniju kako bi našim građanima, jednostavno rečeno, mogli ponuditi više sigurnosti i više ozbiljnosti za sve one napore koje svi zajedno ulažemo i u ovoj dvorani.